Aujourd'hui, on a un levier d'action une redevance sur les poids lourds et l'ensemble des véhicules, calculée sur les kilomètres parcourus et prenant en compte la pollution et le bruit. C'est près de 30 milliards d'euros par an!

Pour financer la mobilité du quotidien, des transports propres pour les citoyens, des infrastructures sécurisées, pour relancer le fret ferroviaire.

De qui vous moquez vous? Des citoyens qui n'arrivent plus à respirer à cause de la pollution de l'air, des citoyens qui voient leurs infrastructures s'effondrer, comme le pont de Gênes, des citoyens qui attendent pourtant de leurs élus qu'ils mettent en place le principe du pollueur payeur pour sauver le climat, parce que c'est du bon sens.